Az ügynökségekről beszélünk, amelyek az európai intézményi felépítmény fontos részét alkotják. A kormányok a Parlamenttel egyetértésben hozták őket létre, hogy a számukra megszabott feladatok ellátásával az Európában élő emberek javát szolgálják.

Minden egyes ügynökség politikai, szakpolitikai együttdöntési eljárás keretében jött létre, és működésük néha meglehetősen összetett. Ezért ezekkel a szervezetekkel nem szabad hatalmi, politikai játékokat folytatni, ahhoz túlságosan fontosak, és a megszüntetésük felvetése is komoly politikai következményekkel járhat. Az ügynökségek fontos szerepet töltenek be, ezért elengedhetetlen, hogy működésük és irányításuk a lehető legtökéletesebb legyen, mert ilyenképpen lehet jó hírüket szavatolni az uniós polgárok szemében. Ugyanakkor az európai ügynökségek az Európai Unió költségvetésének nem egészen fél százalékából gazdálkodnak. A zárszámadás során ugyanolyan szoros ellenőrzésnek vannak alávetve, mint bármely uniós szerv. Az ellenőrzésüknek meggyőződésünk szerint arányosnak kell lennie a költségvetésben bírt súlyukkal. Az arányosnál szigorúbb ellenőrzés ugyanis önmagában pazarlást jelent, s jelenleg úgy érezzük, hogy a Számvevőszék és az Európai Parlament zárszámadásért felelős szervezetei a korlátozott emberi, anyagi erőforrásaival már aránytalan módon foglalkoznak az ügynökségekkel, és ennek mindenképpen gátat szeretnénk szabni. Nem lehet, hogy az erőforrásaink felét a költségvetés mintegy fél százalékát kitevő ügyekre pazaroljuk el. Komoly aggályaink voltak az idei évben a jelentéstévő nagyon kritikus megközelítésével, mert abból indult ki, hogy bűnösséget vélelmezünk mindaddig, amíg az ellenkezője nem nyert bizonyítást. Ehelyett mi úgy gondoljuk, hogy mindaddig a jóhiszeműséget és a természetes igazságérzetet kell alapul venni, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Én azt hiszem, hogy a mi megközelítésünket jól igazolták az eddig elmondott hozzászólalások, hiszen a szakbizottságok részéről készült vélemények lényegesen pozitívabbak voltak itt, a plenáris teremben is, mint a jelentéstévő véleménye, és azt gondolom, hogy a Parlament egésze sokkal inkább ebben tud egyetérteni. Most pedig néhány, a jelentésben következetesen fölvetett pont az esetleges összeférhetetlenségekről, különösen azoknak az ügynökségeknek az esetében, ahol szükség van az ipar vagy technikai szakértők bevonására, hogyan tudjuk a legmegfelelőbb eljárásokat és eszközöket alkalmazni ahhoz, hogy ezt megelőzzük.

Határozottan támogattuk azt, hogy a Számvevőszék különjelentést készítsen erről a témáról, s határozottan támogatjuk azt is, hogy az intézményközi munkacsoport, amely a Tanács, a Bizottság és a Parlament működésében dolgozik, tartsa napirenden ezt a témát.

Érdemes máskor a kollégáival a saját pártjából és a többi párttal a többi bizottságból együttműködve olyan jelentést készíteni, amely jobban elfogadásra kerül a Parlamentben.